Dat zijn 75 wijzigingen van het oorspronkelijke voorstel van de Raad. Het is geen intergouvernementeel orgaan, maar het hanteert juist de gemeenschapsmethode.

Voorzitter, maar de echte test komt er nu aan en die echte test ligt bij u, Lady Ashton.